Hovorí o kvalifikovanej pracovnej sile, o rizikových skupinách z hľadiska zamestnania, ako sú mladí ľudia, ženy, starší ľudia a ľudia žijúci v odľahlých a chudobnejších regiónoch, a sú to často vysokokvalifikovaní odborníci. Ako spravodajkyňa tohto programu vo výbore REGI by som zdôraznila efektívnejšie využívanie finančných prostriedkov na rozvoj nových zručností a väčšiu účasť národných vlád na podpore tvorby nových pracovných miest. Zdôrazňuje sa význam synergií medzi jednotlivými európskymi fondmi a decentralizovaný prístup pri využívaní finančných prostriedkov z týchto fondov s cieľom vyhovieť požiadavkám trhu práce. V súčasnosti sa veľa hovorí o budúcnosti politiky súdržnosti. Preto som veľmi rada, že do návrhu uznesenia sa dostalo aj posilnenie vplyvu nástrojov politiky súdržnosti vrátane Európskeho sociálneho fondu, a to zameraním sa na koncentráciu finančných zdrojov do menšieho počtu priorít, posilnenie zásady partnerstva, dôraz na jasné a merateľné ciele. Okrem toho uznesenie hovorí o zlepšení fungovania trhu práce, podpore inkluzívnych trhov práce a zlepšenií kvality pracovných miest a pracovných podmienok, a preto návrh uznesenia podporíme.